þá vill forseti fyrir hönd alþingis senda kveðju aðstandendum jóhannesar halldórssonar cand mag en hann lést í síðustu viku níutíu og fjögurra ára gamall jóhannes vann fyrir alþingi í yfir sextíu ár sem fastur starfsmaður nítján hundruð fjörutíu og sjö til nítján hundruð áttatíu og þrjú og síðan í ýmsum verkefnum og ráðgjöf fyrir skrifstofuna og forseta þingsins fram á síðustu ár hann var staðgengill skrifstofustjóra og þekktur að samviskusemi og vandvirkni í störfum fyrir alþingi